Madame la Présidente, chers collègues, les Verts n'ont pas d'objection à ce que l'on investisse de l'argent public, pour autant que cet argent investi soit le catalyseur de la transformation que notre société, que notre industrie, que notre économie doivent traverser pour qu'elles deviennent plus justes et surtout plus durables. Et l'aide aux mines de charbon, non compétitives, rappelons le, va à l'encontre de ces objectifs. Elle consiste à maintenir sous perfusion une industrie qui n'est soutenable ni économiquement sinon elle n'aurait pas besoin de subsides ni environnementalement.

Cela fait aussi plusieurs décennies, chers collègues allemands, que beaucoup de pays européens ont fait l'effort de mettre un terme à une industrie qui n'était donc pas soutenable. C'est le cas de mon pays, c'est le cas de la France, c'est le cas de nombreux autres pays.

Mais voilà, sous la pression de ce que vous avez entendu aujourd'hui, la Commission se prépare à effectuer une retraite peu glorieuse, Monsieur Almunia. Sous la pression, notamment, de votre collègue Oettinger, qui s'est comporté en la matière non pas comme le membre d'un collège chargé de défendre l'intérêt général, mais comme le syndic des intérêts particuliers et catégoriels d'un pays, l'Allemagne.

Je voudrais vous dire en conclusion que, tant que l'Union européenne, tant que les États membres mettront toute leur énergie à soutenir les industries du passé, avec un argent public qui et j'espère que la crise irlandaise nous le rappelle est devenu quelque chose d'extrêmement rare, tant que nous soutiendrons, avec cet argent public, les industries du XIXe siècle, nous ne mettrons pas l'Europe en position de conquérir des positions de leadership dans les industries du XXIe siècle. Pendant ce temps là, le monde est en train de bouger, et de bouger vite.